Dieser Druck richtet sich sehr oft gegen Schulen und Universitäten. Wir können zu Georgien feststellen, dass der Druck gegen die nicht erfolgreich gewesen ist, sondern dass nach einer Gerichtsentscheidung und in sehr guter Zusammenarbeit mit Kollegen in der georgischen Regierung und im georgischen Parlament die Zukunft der

Danke an die Kollegen in Georgien.